To niedopuszczalne, że są w Europie kraje, w których prawa ludzi w związkach małżeńskich i partnerskich są zróżnicowane w zależności od orientacji seksualnej. W części państw członkowskich osoby homoseksualne nie mogą prawnie uregulować swoich związków, a związki legalnie zawarte w innych krajach nie są uznawane. W Polsce nawet w obliczu takiej tragedii jak śmierć najbliższej osoby jej homoseksualny partner jest traktowany niczym obywatel drugiej kategorii. Jak skończyć z przyzwoleniem na dyskryminację z powodu orientacji seksualnej, skoro nawet na tej sali zdarzają się skandaliczne, homofobiczne, wypowiedzi?

Wszystkim należą się równe prawa do zawierania legalnych związków, adopcji dzieci, pracy w każdym zawodzie, uczciwej edukacji, nieukrywania preferencji seksualnych, prawo do miłości, dumy i szczęścia.